Señora presidenta. Discutimos hoy dos informes muy importantes para definir el futuro de esa unión de la defensa, justo el día después de que veinticinco Estados de la Unión acordaran poner en pie esa cooperación permanente con el liderazgo de la alta representante, la señora Mogherini. Coincide con el impulso por parte de la Comisión y de este Parlamento para promover ese Fondo Europeo de Defensa que permita mejorar la inversión en investigación y consolidar un mercado único para mejorar la capacidad industrial de la Unión. Y yo creo que no debe tomarse esto como una escalada militar o como una vocación militarista de la Unión Europea, sino todo lo contrario. Porque si somos capaces de gestionar conjuntamente la defensa podremos, en muchos casos, reducir el volumen de financiación, haciéndolo más eficiente. Y yo creo que es muy importante que en esta nueva agenda seamos conscientes de que la defensa es ya una parte directamente unida a las políticas de seguridad. O dicho de otra manera, que las políticas de seguridad y las políticas de defensa no son radicalmente distintas. Y esa línea en la que trabajan la estrategia global y la alta representante es una parte muy esencial del futuro de la Unión.